Bo skąd wezmą się pieniądze na to, żeby ratować upadające przedsiębiorstwa? Obawiam się, że nie będą pobrane z diet poselskich, tylko od podatników, więc po raz kolejny chcecie pomagać na cudzy koszt. Pieniądze w ten sposób będą wędrować od ludzi, którzy lepiej nimi zarządzają, którzy są w dobrej sytuacji finansowej, których przedsiębiorstwa dobrze funkcjonują, do tych, którzy zarządzają nimi gorzej. A potem będziecie się dziwili, skąd mamy kryzys. Te pieniądze nie biorą się znikąd gdzieś ich zabraknie, na coś ich zabraknie. Aby uratować miejsce pracy w jednym mniej efektywnym przedsiębiorstwie, trzeba stracić dwa miejsca pracy w innych dobrze funkcjonujących, bo jeszcze musimy utrzymać urzędników, którzy będą tę operację nadzorować. W sumie gospodarka więc na tym traci. Dla Was to jest tylko przyciskanie guzików, ale dla wielu ludzi oznacza to zabieranie im pieniędzy, które mogliby wykorzystać na jakieś mądrzejsze rzeczy.